Jestliže se dokážeme takto shodnout, pak skutečně můžeme být silným, rozhodujícím hráčem i v této mezinárodní diskusi na tak zásadní téma, a to pokud bude samozřejmě mandát světového Fóra pro správu internetu prodloužen, tak jak to zde všichni podporujeme. Doufám a přeji si, aby naši zástupci podporovali zásady, které jste tady vy všichni zmínili, především zásadu otevřenosti, zásadu rovného přístupu, zásadu jednotného evropského digitálního trhu a síťovou neutralitu. A chtěla bych také zdůraznit, že do popředí se dostává bezpečnost a ochrana duševního vlastnictví, autorského práva a ochrana před zneužíváním. Dámy a pánové, já věřím, že naši zástupci tyto zásady budou hájit.